Aproape jumătate din populația României trăiește în sărăcie și, totuși, guvernul le spune oamenilor că trebuie să aleagă între mărirea salariilor și sprijinirea economiei prin reducerea contribuțiilor la asigurări sociale pentru angajatori. Aceste măsuri sunt posibile în același timp, dacă guvernul își asumă cu seriozitate obiectivul de a reduce evaziunea și corupția din administrație.

Criza economică va fi depășită numai dacă ieșim din logica măsurilor de austeritate care au cufundat România în sărăcie, dacă oamenii sunt ajutați să supraviețuiască prin reîntregirea salariilor și, în același timp, economia este stimulată să funcționeze pentru a crea locuri de muncă și pentru a genera dezvoltare.